wiarygodnie przekonywać Rosjan, że wartości europejskie nie są dla nich. Wielu wątpiło, że Ukraińcy chcą stowarzyszenia z Unią Europejską. Dziś za swoje marzenie europejskie płacą wysoką cenę ekonomiczną. Wszyscy od oligarchów po robotników i rolników. A może być jeszcze gorzej, bo Kreml w przypadku sukcesu Wilna grozi Ukraińcom prawdziwą wojną handlową. I co w sytuacji łamania prawa międzynarodowego i wywierania presji na suwerenne państwa przez ekipę prezydenta Putina robi Unia Europejska? Delikatnie popiera kraje Partnerstwa Wschodniego i jeszcze delikatniej krytykuje Kreml. A gdzie praktyczne działania? Gdzie otwarcie rynku europejskiego dla firm ukraińskich i mołdawskich, przed którymi Putin zamyka drzwi? Gdzie uruchomienie pomocy finansowej dla Ukrainy, zamrożonej jakiś czas temu? A gdzie wynagrodzenie Ukraińcom i Mołdawianom ich przywiązania do wartości europejskich poprzez zapowiedź zniesienia wiz? Jutro Parlament Europejski zaapeluje do Rady, aby zaraz po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą wprowadziła w życie zapisy umowy gospodarczej, tzw. DCFTA prowizorycznie, jeszcze przed ratyfikowaniem umowy przez Unię Europejską. Mam nadzieję, że Rada nie uchyli się przed tą decyzją, której realizacja otworzy szansę dla modernizacji i demokratyzacji Ukrainy i stworzy fakty dokonane na Ukrainie, które pozytywnie będą oddziaływać także na Rosję.